leita þarf afbrigða frá þingsköpum það er lokamálsgrein þriðju greinar þingskapa um hvernig hluta skal um sæti þingmanna þannig að háttvirtur þingmaður helgi hjörvar geti fengið sæti sem hentar fyrir þann búnað sem hann þarf að hafa í þingsalnum meðan þingfundur stendur þetta er sæti þrjátíu og tvö fyrir háttvirtum þingmanni helga hjörvar enn fremur hefur orðið samkomulag milli forseta og formanna þingflokka að leggja til að tekin verði frá sæti næst inngangi í salnum fyrir formennina en þeir dragi innbyrðis um þessi sæti skoðast þau afbrigði samþykkt ef enginn hreyfir andmælum